Anélkül, hogy nagy szavakat szeretnék ilyen kora esti órában használni, én úgy ítélem meg, hogy a digitális, az infókommunikáció és az internetes akadálymentesítés mindenekelőtt erkölcsi kérdés. Az emberi tisztesség legalapvetőbb szabályainak teszünk eleget, hogyha a fogyatékkal élő európai polgártársaink számára hozzáférhetővé tesszük a közszolgáltatások webhelyeit.

Nyilvánvaló, hogy mindennek a digitális agenda, a gazdasági élet szempontjából, a szociális következményeket tekintve is van hatása. Van ennek foglalkoztatási hatása is.

Azoknak a fogyatékos európai polgártársainknak, akik egyébként munkaképesek. Ezért örülök, hogy ez az előterjesztés az asztalunkra került.